Madame la Présidente, chers collègues, je dispose d'une minute pour attirer votre attention sur le traité ACTA, un traité international anti contrefaçon, qui ne se limite pas à la contrefaçon. Brevets, activités sur le net sont clairement inclus dans le texte dans des conditions inacceptables. Samedi dernier, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans toute l'Europe. Plus de deux millions de citoyens ont signé une pétition s'opposant au traité. Plusieurs gouvernements font marche arrière la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie au nom de la défense des droits civiques.

Dix neuf lauréats du Prix Sakharov et plusieurs ONG ont exprimé leur opposition. Mais la Commission européenne fait la sourde oreille et tente de passer en force. Aujourd'hui, je lance un appel aux représentants du peuple européen, tous partis confondus, au sein de ce Parlement. Chers collègues, nos concitoyens comptent sur nous pour garantir le respect et la protection de la liberté d'expression, de la liberté d'information, de l'accès aux médicaments génériques, des données personnelles et de leur vie privée, que ce traité menace. Ils comptent sur nous pour défendre leurs libertés et leurs droits fondamentaux et faire barrage à ACTA, tel qu'il nous est présenté en l'état.